Pentru relansarea economiei europene sunt necesare investiții în noile tehnologii ale informației și comunicațiilor, ca instrument de stimulare a creșterii economice. Internetul obiectelor poate reprezenta o modalitate de a răspunde nevoilor populației în vârstă și a persoanelor cu handicap și de a asigura servicii de îngrijire fiabile. Subliniez însă că este necesară aplicarea de măsuri pentru a garanta protecția vieții private, ușurința instalării și a funcționării, precum și informarea clienților cu privire la serviciile disponibile. Solicităm Comisiei să monitorizeze cu strictețe implementarea reglementărilor deja adoptate la nivel european în materie și să prezinte, înainte de sfârșitul anului, un calendar al orientărilor pe care intenționează să le propună la nivel comunitar pentru a consolida securitatea internetului obiectelor și a aplicațiilor RFID. De asemenea, Comisia trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a garanta că tehnologiile legate de internetul obiectelor respectă cerințele utilizatorilor, de exemplu, opțiunea de dezactivare a trasabilității, precum și drepturile și libertățile individuale.